Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, seit über einem Jahr blockiert Ihre Regierung zusammen mit Frankreich und acht weiteren Staaten jeglichen Fortschritt im Kampf gegen den Export von Überwachungstechnik an Diktaturen. Letztes Jahr hatte Ihre Regierung zusammen mit den anderen eine Position gegen den Schutz von Menschenrechten in der Verordnung verfasst. Wir im Europäischen Parlament haben dagegen mit über 92 Zustimmung und zusammen mit der Kommission einen Vorschlag geliefert, um die Menschenrechte zu schützen.

Der Rat hat sich bisher komplett verantwortungslos verhalten, während überall auf der Welt Journalisten und Menschenrechtsaktivisten mit unserer europäischen Technologie eingesperrt und getötet werden.